Il faudrait aller plus vite dans la mise en place d'une justice crédible.

J'insiste sur la mise en œuvre des accords d'Addis Abeba, afin que la RDC et les États voisins respectent leurs engagements et trouvent rapidement une solution politique complète mais aussi sincère.

En même temps, il faut veiller à une bonne coordination des efforts internationaux, régionaux et nationaux, notamment dans la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Cela concerne l'Union européenne, la Monusco, les États voisins, mais, par dessus tout, nous devons veiller à ce que l'État congolais s'approprie ces réformes et que ce soit la société